Na sliki je obraz, moškega, bele polti, ki ima, precej simetričen obraz, ima kratke rjave lase, ki so ob straneh, pristriženi krajše kot pa na vrhu glave. ima tudi modre oči ter gleda naravnost. poleg tega ima raven nos in pa, rahlo priprte ustnice. poleg tega ima tudi, krajšo brado. na sliki je obraz moškega, mladega, ki ima temne, lase, ima modre oči in raven nos. poleg tega ima precej, ima kratko brado in je precej resnega izraza. In izgleda, kot da ne nosi, majice. Na sliki je obraz, mladega moškega, ki je malo temnejše polti. Ima, kratke, temno rjave oziroma skoraj črne lase. poleg tega tudi kratke oziroma ozke, zalizce. glavo ima obrnjeno vstran in, zato se rahlo vidi njegov, prifrknjen nos. sicer ima temno rjave, oči in pa je je obrit. Na sliki je obraz starejšega gospoda, ki ima, bele lase, ki so počesani na stran. poleg tega ima precej goste, bele obrvi. In pa že, gube na obrazu, njegove oči so rahlo priprte, saj se, smeji zelo na široko, tako da se vidijo tudi, njegovi zobje, in pa rahel razmak med, sprednjima, zobema. Na sliki je obraz, ženske srednjih let. njeni, temno rjavi oziroma skoraj črni lasje, so speti v figo oziroma v čop. ima precej visoko čelo, modre oziroma sivomodre oči. Gleda naravnost, in vidijo se že malo smejalne gubice. sicer pa se smeji, zato se vidijo tudi njeni, ravni, zobje. sicer pa nosi tudi uhane in pa črno, majico. Na sliki je obraz mlajšega moškega, svetle polti. ima precej visoko čelo, na katerem so rahlo vidne, gubice. sicer ima kratke rjave lase in, nekaj, svetlih pramenov. ima temno rjave oči in gleda naravnost. je rahlo neobrit, sicer pa ima tudi, rahlo priprte ustnice. Na sliki je, obraz mlade ženske, ki ima, zelo čisto in lepo kožo. ima svetlo rjave barvane, dolge lase. s prečko na sredini glave. poleg tega ima rjave oči in, namazane z maskaro trepalnice. ima ravno, majhno nos in pa, poudarjene ličnice. sicer pa se, smeji s široko razprtimi ustnicami. Na sliki je obraz, ženske, srednjih let. gleda postrani oziroma v stran, tako da se vidi tudi njen, ravno nos. Ima, zelenomodre oči ter gleda nekoliko navzdol. poleg tega ima, pobarvane, svetle blond lase, ki so, pristriženi do, nekako višine brade. je precej resnega izraza. Na sliki je obraz, mlajšega moškega, ki, ima temno rjave kratke lase. poleg tega ima rjave oči in, gleda nekoliko vstran ter nosi očala. je rahlo neobrit in se smeji. Na sliki je obraz mlajšega moškega, ki ima črne kratke lase. ima tudi, črne oziroma temno rjave oči ter, majhen nos. ima rahlo neobrit je, torej ima brke in pa malo brade. Se na široko smeji in izgleda, kot da ima, azijske korenine.